Elnök úr, biztos úr, elnézést kérek, egy pillanatra fölnéztem a karzatra, mert abban a szerencsében van részem, hogy épp egy magyarországi látogatócsoport is itt lehet. A kisvállalkozási csomag az elmúlt időszakban beépült az európai gondolkodásba. Az elmúlt két év gyakorlati tapasztalatai alapján itt az idő, hogy áttekintsük, frissítsük és megerősítsük a kisvállalkozási csomagot.

A tagállamok különböző hatékonysággal és elkötelezettséggel, s ennek következtében eredményesen végezték a munkájukat. Azt szeretnénk, hogy egységes adatbázis és eredménytábla mérje a sikert és a túlkapásokat.

A mi elképzelésünk szerint nem a munkavállalók jogainak bármilyen sértése, hanem új munkahelyek létrehozása a cél. Az adminisztráció csökkentése nem azonos a munkavállalók jogainak csorbításával, sokkal inkább a mikro és kisvállalkozásoknak kell lehetőséget teremteni, hogy együttműködhessenek. A pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés esetében nagyon fontos, hogy az európai uniós szinten rendelkezésre álló források felhasználása még sikeresebb legyen.

Ezt mindenképpen meg kell erősítenünk, meg kell őriznünk. Nagyon fontos, hogy az intézményhálózat segítse a kis és közepes vállalkozókat.

Nagyon szeretnénk megoldani, hogy folytatni lehessen az Erasmus programot a fiatal vállalkozóknak.

Ezzel jelentősen hozzájárulhatnánk a munkaerő piaci helyzet javításához.

Különösen fontos, hogy részt tudjon venni a zöld gazdasági program végrehajtásában és digitális képességeket szerezzen.